Señor Presidente, la semana pasada vinieron al Parlamento Europeo varios ciudadanos españoles afectados por el impuesto al sol y las medidas retroactivas. Nos explicaron cómo el diseño del mercado energético perjudica a los autoconsumidores de energías renovables. Este informe podría haber aportado una solución para estas personas, que viven un verdadero drama social. Este informe podría haber creado también un marco jurídico y legislativo que ayudase a implementar las energías renovables, con prioridad de acceso a la red, frente a las energías provenientes de quemar combustibles fósiles como el carbón o el gas, primera causa del calentamiento global.

Otro paso más para guiarnos ciegamente por las necesidades del mercado, es decir, las necesidades de las grandes empresas del sector energético, que, por cierto, seguirán recibiendo subvenciones encubiertas a los combustibles fósiles y a sus grandes infraestructuras, como ya conocemos —Castor, Doñana, el South Stream Corridor—, a través de los mecanismos de capacidad que este informe avala.